Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości na Filipinach nie funkcjonują prawidłowo, co potwierdziła w swych majowych konkluzjach Rada Praw Człowieka ONZ. Co więcej, poziom przemocy wobec dziennikarzy i działaczy politycznych, dramatycznie wzrósł od czasu ostatniego przeglądu z 2008 roku. Raport Rady ONZ zwraca w szczególności uwagę na wydarzenie z listopada 2009 roku, kiedy to uzbrojeni mężczyźni z klanu Ampatuan, powiązani z lokalną milicją, przygotowali zasadzkę na obywateli wspierających opozycyjnego kandydata w regionalnych wyborach na gubernatora regionu. W efekcie tego brutalnego zajścia 57 osób zostało zamordowanych, wśród ofiar byli też zagraniczni dziennikarze. Późniejsze działania podjęte przez wymiar sprawiedliwości były celowo opóźniane i w rezultacie okazały się kompletnie nieskuteczne. Brak efektywności idzie w parze z brakiem przejrzystości w systemie organów ścigania, rzucając poważne wątpliwości co do jego niezawisłości.

Filipiny muszą podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i gwarancji egzekwowania prawa na swoim terytorium.